Podpredsednik še enkrat za dano besedo. Jaz, spoštovana ministrica, zdaj, če sem bil v redu razumljen, jaz sem, kar se tiče sredstev, za šolstvo, ki bo v naslednjih letih, hotel samo primerjavo povedati, o kakem denarju se danes pogovarjam. to sem že ministru desetkrat povedal v tem proračunskem času, da, močno dvomim njega, no, da si je izboril zgol pet milijonov. Jaz mislim, da ni nobenega v tem državnem zboru, ki ni za razvoj, predvsem danes govorimo o infrastrukturi. Jaz tudi mislim, da ni no nobenega v tem državnem zboru, ki ima pomisleke za tretjo razvojno os. Noben. Moti nas samo, da ljudje hodijo z leve pa na desno, terasa vsebinsko, ne. To nas mogoče malo bega. Jaz mislim, da nihče nima pomislekov za tretjo razvojno os. Spoštovana ministrica, jaz tudi nisem povedal, da ste ustanovili dva dva TDK. Ampak danes živimo v času, ko vsi skupaj ugotavljamo, da to podjetje ne sodi v ta projekt. Čez pet let ali pa deset let, seveda, če mi bo mi bo dano še živeti, ne, če sem danes v zmoti, se bom opravičil. Vam pa celi Sloveniji. Pa tistim, ki so vodili te, ta podjetja. Tu se boji, da se bojo izgubljali milijoni. Pa ne po vaši krivdi. Pa ne po naši krivdi. Jaz še enkrat ponavljam. Gradbinci, seveda tisti najmočnejši, bojo najbolj veseli, če se bo v naslednjem sklicu zamenjal cel državni zbor. To imam pomisleke in še enkrat ponavljam, da se bom čez deset oziroma pet let opravičil vam in celi Sloveniji. Če sem v zmoti. zatrjujem vam pa, da bodo večinoma ključnih akterjev zapustil spomin.